Oczywiście, że głosowałam za projektem Przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energiiˮ, bo myślę, że ponad podziałami politycznymi łączy nas to, że chcemy, aby ludzie w Europie i na świecie oddychali rzeczywiście powietrzem, które jest zdrowe i czyste.